Prawo to musi być poprawnie wdrożone do porządków prawnych państw członkowskich, musi być jasne, przejrzyste i zrozumiałe dla obywateli.

Czy jest prawidłowo wdrażane, a jeżeli nie, to z czego wynikają opóźnienia? Czy jest zrozumiałe dla obywateli? Jeżeli prawo europejskie nie oddziałuje pozytywnie na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo to cała nasza praca traci sens. Stąd kolejne pytanie do Komisji co się dzieje z oceną ex post Czym różni się od mechanizmów kontroli wdrażania prawa stosowanymi do tej pory? Kolejną kwestią jest ocena skutków, która towarzyszy propozycji każdego nowego prawa.

W sprawozdaniu spojrzałam na problem oceny skutków z dwóch perspektyw po pierwsze treści, czyli jakie konsekwencje proponowanych aktów prawnych Komisja powinna badać. Apeluję tu do Komisji, aby przykładała szczególną wagę do badania społecznych skutków jej inicjatyw. Odpowiedzi na takie pytania, jak wpływ danej propozycji prawnej na europejski rynek pracy, na zatrudnienie w poszczególnych grupach wiekowych i sektorach, są szczególnie ważne w kontekście kryzysu gospodarczego. Uważam, że, jak do tej pory, ten aspekt nie był poparty wystarczającą analizą. Z drugiej strony chciałabym odnieść się do kwestii niezależności ocen skutków, która jest ściśle związana z problematyką lepszego stanowienia prawa.

kontroluje jakość ocen skutków, a który, przypomnę, został powołany w odpowiedzi na postulaty Parlamentu. Mam tutaj na myśli Radę ds. Ocen Skutków, która składa się z najwyższych urzędników Komisji i podlega jej przewodniczącemu. Jednocześnie bardzo ostrożnie podchodzę do kwestii zatrudniania zewnętrznych ekspertów do ocen skutków, ponieważ ich niezależności Parlament tak naprawdę nie jest w stanie kontrolować. W sprawozdaniu odnoszę się również do programu zmniejszania obciążeń administracyjnych.

Dlatego apeluję, aby Komisja patrzyła na problem w sposób globalny. Cięcie kosztów administracyjnych nie może odbywać się kosztem obniżania standardów socjalnych w Unii Europejskiej. W sprawozdaniu odnoszę się również do działalności grupy wysokiego szczebla do spraw obciążeń administracyjnych, pracującej pod przewodnictwem pana Stäubera. Pozytywnie odnoszę się do dotychczasowej działalności tej grupy i z zadowoleniem przyjęłam wiadomość o przedłużeniu jej mandatu do 2013 roku. Liczę, że Parlament zostanie poinformowany o tym, jak grupa ocenia realizację programu zmniejszania obciążeń administracyjnych na poziomie Unii Europejskiej. Na zakończenie chciałabym odnieść się do kwestii związanych z wejściem w życie traktatu z Lizbony, a dokładnie, jak będzie w praktyce wyglądało pogłębianie kontaktów z parlamentami krajowymi oraz realizacja inicjatywy obywatelskiej. Liczę, że współpraca międzyparlamentarna obejmie nie tylko kwestie związane z kontrolą zasady pomocniczości, ale przyczyni się również do lepszej transpozycji prawa europejskiego.